Señora Presidenta, quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente de este informe, el señor Millán Mon, que nos presenta un informe riguroso, bien estructurado, con ambición y que sitúa en una nueva perspectiva las relaciones transatlánticas. Un informe que ha sido objeto también de un amplio consenso dentro de esta Cámara y que llega en un momento muy particular de nuestro calendario, en un momento distinto de la crisis utilizando la terminología del Presidente Barroso y en vísperas de la adopción por el Consejo del mandato negociador para la conclusión del ambicioso acuerdo comercial y de inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

No podemos dejar de reconocer una enorme admiración por un país que con un 2 o 3 de la población mundial es capaz de producir casi un tercio de los bienes y servicios mundiales, y, por lo tanto, señora Presidenta, creo que tenemos que subrayar, en este mundo globalizado de hoy, que el aislacionismo, incluso el de los más prósperos o el de los más poderosos, es un sueño imposible. Hoy todas las previsiones económicas nos hablan de un desplazamiento del eje económico mundial del océano Atlántico al océano Pacífico y al océano Índico y en esta perspectiva me interesa subrayar, como presidente de la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana y como copresidente de esta Asamblea, que América Latina, señor Comisario, no es ya periférica, sino central, y esto en un momento en que las agendas bilaterales están evolucionando de una serie de dosieres bilaterales a una agenda global. Celebro, señora Presidenta, que este asunto y la incorporación de las relaciones transatlánticas, que no son solo cosa de dos, sino cosa de tres o cosa de cuatro como nos sugiere el ponente estén perfectamente contemplados en el informe y, por lo tanto, señora Presidenta, voy a terminar como empecé felicitando al ponente por el excelente trabajo realizado.